Het verkeer zat een beetje tegen en ik moet toch een paar honderd kilometer rijden.

Nogmaals, Lara, bedankt voor de moeite.